frú forseti þegar stjórnarfrumvarp til laga um íslensku friðargæsluna kom hér inn á þing á síðasta vetri gagnrýndi ég og fleiri strax við fyrstu umræðu þess máls markmiðsgrein frumvarpsins þar var gerður greinarmunur á annars vegar þátttöku okkar í formi þess að senda fólk til starfa við svokölluð almenn friðargæsluverkefni þar á meðal eins og sagði í b lið frumvarpsins til þátttöku í aðgerðum til að halda hættuástandi á átakasvæðum í skefjum annars vegar og hins vegar verkefnum borgaralegra sérfræðinga sem féllu undir friðargæsluna við lögðum það til stjórnarandstæðingar strax með breytingartillögu að þátttaka íslands að þessu leyti yrði alfarið á borgaralegum forsendum skilgreind sem borgaraleg verkefni og það væri gert ljóst að ekki væri um neins konar þátttöku okkar að ræða í verkefnum sem væru hernaðarlegs eðlis eða á hernaðarlegum forsendum því var og bætt við að okkar tillögu að verkefni íslensku friðargæslunnar mættu aldrei brjóta í bág við ákvæði mannúðar og mannréttindasamninga það er skemmst frá því að segja að alþingi féllst á þessar breytingar og þær voru efnislega

þetta voru ekki formi formbreytingar heldur beinar efnisbreytingar og höfðu mikla efnislega og pólitíska skírskotun í framhaldi af því hefði ég talið eðlilegt að íslenskt friðargæslulið sem var við störf á hernaðarlegum forsendum eða undir hernaðarlegri stjórn hefði verið kallað heim og verkefni okkar að öllu leyti endurskilgreind í ljósi þeirrar stefnu sem alþingi hafði þannig sjálft mótað ég hef því leyft mér að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra fyrsta er þess að vænta að íslenskir friðargæsluliðar verði kvaddir heim frá afganistan má ég þá minna á hvernig það verkefni gengur og það fúafen sem nato liðið er að sökkva ofan í í afganistan og versnar dag frá degi annars hefur farið fram eða stendur yfir endurmat á þátttöku íslendinga í friðargæsluverkefnum í kjölfar nýrra laga um íslensku friðargæsluna þriðja telur ráðherra að þátttaka íslenskra friðargæsluliða í verkefnum á vegum nato og þá er ég fyrst og fremst að vísa til afganistan sé samrýmanleg ákvæðum fyrstu grein laga númer sjötíu og þrjú tvö þúsund og sjö um íslensku friðargæsluna og þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu ég vísa þar sérstaklega til þess að verkefninu er stjórnað af nato íslensku friðargæsluliðarnir bera þar hernaðarleg starfsheiti og mannfall óbreyttra borgara í afganistan er tvímælalaust brot á alþjóðamannréttindasamningum ég tel því að það brjóti bæði ákvæði efnismálsgreinar og síðustu málsgreinar fyrstu grein laga um íslensku friðargæsluna að við stöndum að málum eins og við gerum í afganistan